Madame la Présidente, tout d'abord permettez moi de remercier le Parlement, et tout particulièrement les deux rapporteurs, MM.

L'adoption de ces règles est importante, puisqu'il s'agit de propositions d'alignement de textes législatifs sur les nouvelles règles du traité de Lisbonne en matière de pouvoirs délégués et d'exécution. Ce sont les premiers adoptés en ce qui concerne l'agriculture et le développement rural. Il y a eu une très bonne collaboration entre le Parlement, le Conseil et la Commission et ceci a permis de créer les conditions d'une adoption de ces propositions en première lecture. L'adoption des textes est importante car elle permet d'appliquer des dispositions améliorées et simplifiées aux opérateurs agricoles des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée. Les textes prévoient également, pour les États membres qui en avaient besoin, une plus grande flexibilité budgétaire entre les deux volets des programmes le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures de soutien à la production locale. De plus, concernant le régime POSEI, l'entrée en vigueur du nouveau règlement permettra aux États membres d'octroyer en 2013 une aide additionnelle aux producteurs de bananes des régions ultrapériphériques, afin de les aider à renforcer le secteur, en le rendant plus compétitif et plus durable, face aux changements

C'est important, compte tenu de la fragilité du tissu socio économique de ces régions, qui dépendent souvent très fortement du secteur de la banane, lequel d'ailleurs, souffre d'un manque de compétitivité. Par ailleurs, le nouveau règlement prévoit que, dans toute analyse, étude et évaluation que la Commission mènera dans le contexte d'accords commerciaux et de la politique agricole commune, un chapitre spécifique sera consacré aux régions ultrapériphériques lorsqu'elles sont concernées, ce qui permettra d'évaluer les incidences à attendre de toute modification des conditions du marché.

Le nouveau règlement POSEI ouvre la voie à une révision de ce régime en vue de son efficacité globale et à la lumière aussi de la réforme de la PAC. Les services de la Commission ont déjà démarré ces travaux et vont présenter les résultats avant la fin de cette année